În primul rând, mulțumesc pentru felicitările primite din partea comisarului și din partea colegilor și a grupurilor politice. Foarte pe scurt, ceea ce am auzit astăzi de la toți colegii este în unanimitate faptul că Parlamentul vrea transparență din partea Comisiei și din partea OLAF pentru cum se gestionează aceste proiecte. Vrem mai multă transparență din partea statelor membre pentru cum folosesc concret banii din fiecare proiect în care au primit bani din partea Comisiei Europene. Vrem să știm ce au făcut cu banii și să fim siguri că fiecare euro s a cheltuit eficient iar, dacă nu s a cheltuit eficient, să putem lua măsuri. Parlamentul se va implica în verificarea periodică a eficienței programului și în stabilirea programelor anuale. În final, aș vrea să spun că Hercule III este un program european mic din punct de vedere financiar în comparație cu obiectivele propuse și, ca raportor, aștept punerea rapidă în aplicare a regulamentului. De asemenea, avem nevoie să investim mai mulți bani pentru a ne lupta cu contrafacerea, cu contrabanda și cu crima organizată.